Europese investeerders hebben de afgelopen jaren te kampen met structurele barrières. De situatie is in de meeste gevallen niet beter geworden, maar veeleer slechter. Ik roep de commissaris dan ook op om zich bij de onderhandelingen sterk te maken voor de positie van de Europese bedrijven.